virðulegi forseti ég fagna því að þingmaðurinn telur ekki óhugsandi að fyrirtæki komi að þróunarsamvinnunni ég held að það sé mjög mikilvægt satt að segja að við hættum að líta á þróunarsamvinnu sem verkefni ríkisins eins þróunarsamvinna verður að vera þannig að við hjálpum fyrirtækjunum að efla með sér félagslega ábyrgð þannig að fyrirtækin verði lifandi þátttakendur í þróunarsamvinnu

en að þau axli ábyrgð þau byggi upp í löndunum sem þróunarsamvinnan beinist að ég nefndi hér áðan mjög metnaðarfull verkefni sem til dæmis íslensk fyrirtæki hafa verið að fitja upp á í afríku sérstaklega á sviði þróunarsamvinnu ég held að við eigum að víkka þetta áfram út ég held að það sé mjög mikilvægt til dæmis líka þegar við erum vegna loftslagsbreytinganna að ýta undir notkun á jarðvarma í þróunarríkjum að byggja það upp þá held ég að það sé mjög mikilvægt að fyrirtæki séu með okkur í ferð og að fyrirtækin hafi þetta verður náttúrlega aldrei rekið þannig að ríkið greiði fyrirtækjunum fyrir að vera með fyrirtækin verða líka að fá hagnað af því að vera með en það er bara ekkert því til fyrirstöðu við eigum með þessum hætti að breiða út félagslega ábyrgð í hópi fyrirtækjanna þannig að þau skynji það sem sitt hlutverk að byggja líka upp í löndunum þannig að allir geti gengið saman og við getum eflt félagslega ábyrgð fyrirtækjanna ekki ýta þeim frá okkur